Quiero rendirles homenaje a ellos y a todas las víctimas del terrorismo, dentro y fuera de Europa. Tenemos una deuda con todos aquellos que murieron porque representaban los valores que, aquí, en este Parlamento defendemos, principalmente la libertad. El asunto que estamos debatiendo hoy aquí se refiere a la Estrategia de Seguridad Interior de la Unión Europea, la cual tiene como principal objetivo proteger la vida de los ciudadanos. Por tanto, celebro que en la Comunicación de la Comisión sobre dicha Estrategia se siga considerando el terrorismo como uno de los objetivos prioritarios, centrándose en su prevención y trabajando para evitar la radicalización y la captación. Según Europol, la amenaza terrorista presenta actualmente mucha variedad, desde Al Qaeda hasta el terrorismo separatista, pasando por muchos otros. Por tanto, tengo que mostrar mi desacuerdo con el artículo 12 de esta propuesta de Resolución, en el que se pide que se investiguen únicamente los movimientos violentos de extrema derecha existentes en la Unión. Me pregunto ¿qué pasa, que no hay movimientos violentos de extrema izquierda? El sectarismo de algunos perjudica a todos y me gustaría recordarles que el terrorismo solo responde a una ideología, la del dolor, la del miedo y la del terror. Y, para defendernos, hemos de estar preparados y unidos, mejorando la información de los profesionales de la lucha antiterrorista, aumentando la capacidad de respuesta de los ciudadanos, difundiendo los testimonios de víctimas del terrorismo y garantizando el seguimiento periódico, a nivel europeo, de las condenas por terrorismo.